Señor Presidente, creo que la situación de Túnez ha cogido con el pie cambiado a la Unión Europea.

Creo que, una vez más, hemos llegado tarde, porque la Unión Europea no se ha manifestado con contundencia a favor de los tunecinos, que han querido acabar con una dictadura de tantos años y han querido conquistar la libertad y la democracia. Por tanto, pido a la señora Ashton que haya una mayor implicación de la Unión Europea, que constituya el grupo de trabajo al que se hace referencia en esta resolución, con una implicación del Parlamento Europeo, para que los tunecinos puedan celebrar las elecciones democráticas, puedan institucionalizar el país y puedan recuperar sus libertades. Pero quiero decir que este es el futuro de la política el futuro de la política en el siglo XXI tiene que ser el diálogo, la negociación, para incorporar e incluir las aspiraciones de toda la ciudadanía en los procesos democráticos. Y creo que esta es una reflexión que nos tendría que hacer pensar si efectivamente desde la Unión Europea tratamos de la misma manera a todos los países cuando incluimos las cláusulas de respeto de los derechos humanos.